De lonen blijven achter bij de winsten. Het vaste werk staat meer en meer onder druk, terwijl de rekening van lasten en bezuinigingen is opgelopen. Is het dan niet cynisch dat juist de bedrijven die tot de grootste van de wereld zijn gegroeid Apple, Facebook, Google, Amazon juist de minste belasting betalen? Is het dan niet logisch dat veel Europeanen meer dan 35 van de geënquêteerden in Duitsland, Zweden en Denemarken graag een belasting op digitale omzet hadden gehad?

Er is dus alle reden om de unanimiteit in de Europese Unie over belastingen ter discussie te stellen. En toch. Het voorstel dat de sociaaldemocraten steunen, heeft effect gehad.

En de fundamentele hervorming is nodig de winstbelasting komt uit het begin van de twintigste eeuw en is niet opgewassen tegen globalisering en digitalisering. Nu moeten Duitsland, Nederland en andere landen bereid zijn zich niet te verschuilen achter het idee van een minimale belasting dat geen wezenlijk antwoord biedt op digitalisering en globalisering en slechts een lapmiddel is maar zij moeten inzetten op een fundamentele hervorming van de winstbelasting. Het Europees Parlement heeft zich al uitgesproken voor zo'n hervorming. Er was een tweederdemeerderheid voor de CCCTB.

Hulde daarvoor. Het zet druk, noodzakelijke druk op de internationale en Europese onderhandelingen. Ik zou graag andere landen willen oproepen om zelf met zo'n voorstel te komen. Geef het signaal af dat cynisme niet zal zegevieren. Geef het signaal af dat de internationale onderhandelingen zullen moeten slagen. Geef het signaal af dat juist de grootste bedrijven in de wereld eerlijk moeten bijdragen aan de financiering van scholen, betaalbare woningen en ziekenhuizen. Iedereen moet een eerlijke bijdrage leveren, ook de multinationals en de miljardairs.